En défiant toute justice fiscale et sociale, ils ne font que nourrir tous les populismes. En effet, ces ultraprivilégiés privent l'immense majorité de nos concitoyens qui, eux, paient des impôts, de meilleures écoles, de meilleurs soins de santé ou encore de la création de centaines de milliers d'emplois.

C'est uniquement une question de volonté politique. Vous l'avez dit, la nécessité absolue d'un rapport public pays par pays pour les entreprises en est un exemple majeur. Il permettra d'apporter la transparence impérative sur leurs profits et d'imposer les bénéfices là où ils sont réalisés.

La responsabilité du Conseil dans l'aboutissement rapide de cette avancée est donc aujourd'hui immense. Mais je me pose une question combien de temps les gouvernements des États membres, et à commencer par mon gouvernement belge, vont ils encore nager en pleine hypocrisie vis à vis de ces comportement honteux, qu'ils soient illégaux ou immoraux?